Monsieur le Président, je remercie le rapporteur et mes collègues rapporteurs fictifs sur ce Fonds européen de la défense, qui constitue la première pierre de l'édifice dans la construction d'une capacité de défense véritablement européenne, avec le but d'assurer notre autonomie industrielle dans le domaine de la défense et d'ouvrir la porte à une Europe plus forte sur le plan international. Ce fonds se donne pour objectif de soutenir les industries européennes, cette fois ci dans ce domaine de la défense, pour leur permettre de collaborer, de se développer, d'optimiser leurs productions, de réduire les coûts. Il s'agit de 11,4 milliards, comme l'a indiqué notre commissaire, et c'est un chiffre qui n'est pas négligeable.

C'est un fonds communautaire, il a les garanties éthiques, cela été redit.